Zelo pomembno je, da mesta čim prej uvedejo trajnostni razvoj mestne urbanosti, digitalizacijo, investicije in inovacije v mestnem prometu. Trajnostna mobilnost v mestu zame pomeni preudarno uporabo in kombiniranje različnih oblik transporta avtomobilov, javnega transporta, koles in hoje, saj ima vsak od njih tako prednosti kot slabosti. Dobre prakse, na primer na Danskem ali Nizozemskem kažejo, da trajnostna mobilnost ni utopija. Potreben je seveda tudi premik v naših glavah, da uporabe javnega transporta ali kolesa ne bomo povezovali z naporom. Znanost nam ponuja orodja, kako spremeniti obnašanje ljudi. Vedenjska ekonomija proučuje in pojasnjuje, zakaj se potrošniki odločamo tako, kot se.